Din păcate, aceasta constituie o nouă încercare de flexibilizare a pieței muncii și a salariilor și un pericol pentru Europa socială. O coordonare a reformelor structurale la nivel european este necesară pentru a reduce aceste disparități. Documentul Comisiei pare însă să aibă drept scop implementarea unui anumit tip de reforme a celor axate în jurul austerității. Printre acestea se numără noi privatizări și tăieri de salarii, o dereglementare și mai importantă a legislației muncii și slăbirea adițională a sindicatelor. Europa nu va ieși din abisul politic și economic în care se află doar prin metoda rigorii bugetare, iar procesul de redresare economică ce a avut loc în Statele Unite confirmă această idee.

Printre măsurile pe care Comisia ar trebui să le promoveze se numără introducerea unui salariu minim național în toate statele membre și situarea pilonului social în centrul politicilor cu caracter economic. Totodată, solidaritatea la nivel european, manifestată prin garantarea în comun a datoriilor publice, capătă o importanță fundamentală pentru viitor.